Hvala za besedo, gospod predsednik. Vsi bi želeli, da imamo v starosti sigurno in varno življenje. Jasno pa je, da nimajo vsi takšne sreče. Ker smo tudi socialna država, moramo za to poskrbeti, da se čim bolj približamo zastavljenim ciljem ter s tem omogočimo starejši populaciji normalno in mirno preživljanje jesen življenja. Namen ustanovitve demografskega sklada rezervnega je predvsem olajšanje financiranja prvega pokojninskega stebra. V prihodnosti se bomo tako sigurno soočili z demografskimi izzivi staranja prebivalcev. Poiskati bo potrebno nove dodatne vire, s katerimi bomo lahko financirali pokojninsko blagajno. Poskrbeti moramo tudi za čim večji donos preko pametnega in poštenega vlaganja skupnega državnega premoženja. V naši stranki Desus smo se ves čas trudili in vztrajali, da je potrebno ustanoviti demografski rezervni sklad. To nam je po eni strani prišlo prav, po drugi strani pa smo bili deležni kritik, ker ga ne uspemo uskladiti in pripeljati skozi postopek v državnem zboru. Prepričan sem, da mora biti ta projekt napor vseh strank, ki ki so v državnem zboru in o tem odločamo. Mlajšim je potrebno nujno zagotoviti garancijo, da se splača vlagati v starost. V naši družbi je vse preveč črnogledosti in negativne energije. Verjamem pa, da bomo z večjim optimizmom pri mladih dosegli prepričanje, da imajo in imamo prihodnost. Ne nazadnje želimo z ustanovitvijo demografskega sklada doseči, da bomo v prihodnje imeli trden finančni vir, ki bo namenjen samo za pokojnine. Zakona o demografskem skladu, ki je danes v obravnavi, je vsekakor dobrodošel. Za mene ni pomembno, ali je bil vložen dobronamerno ali s figo v žepu. Korak, ki so ga storili v stranki SDS, je trenutno in sigurno dosegel pravi cilj. Motiviral je stranke koalicije, predvsem pa vlado, tudi v koalicijski pogodbi in v v dogovoru z Levico, je zapisano, da bomo ustanovili demografski rezervni sklad. Potrebno je še enkrat povedati, da je predlog opozicije najmanj v treh četrtinah popolnoma enak, kot ga kot ga je predlagala naša stranka v prejšnjem mandatu, kljub temu pa so v predlogu opozicije nekatere rešitve, ki jih ne moremo podpreti. Predlagani zakon gre v smeri združevanja vsega premoženja države, medtem ko mi podpiramo v bistvu dva dela, ta prvi del bi bil združen pod Slovenskim državnim holdingom, v katerem bi bile strateške naložbe, v drugem delu bi bil pa preoblikovanje KAD-a v demografski rezervni sklad. Potem naslednje. Predlagatelj bi sproti oziroma takoj pričel s koriščenjem finančnih virov za pokojnine in tudi druge obveznosti države. V Desusu pa podpiramo akumulacijo virov za dvajset let in šele potem koriščenje teh sredstev za pokojnine. In še tretja razlika, zaradi katere bomo težko podprli ta vaš predlog, je razlika med predlogom opozicije in predlogom Desusa, da predlagatelj predlaga, da je skupščina državni zbor z glasovi večine poslancev, nadzorni svet pa bi predlagale poslanske skupine v odvisnosti od velikosti poslanske skupine. Pri našem predlogu, predlogu Desusa, pa predlagamo skupščina bi bila vlada, nadzorni svet pa bi bil sestavljen iz predstavnikov vlade, tri ljudi, in pa potem po dva predstavnika iz ekonomsko-socialnega sveta, delojemalci in delodajalci, potem en predstavnik upokojencev in in potem en predstavnik mladinskih organizacij. Iz povedanega lahko zaključim, da pričakujem planirane korake z vladne strani v smeri prestavljenega rokovnika. Želim pa vse dobro novemu demografskemu skladu.